íslensk friðargæsla hefur nú verið starfrækt um alllangt skeið en upphaflega hófst þátttaka um nítján hundruð fimmtíu með störfum íslenskra lögreglumanna á vegum sameinuðu þjóðanna í palestínu í lok ársins tvö þúsund skilaði starfshópur sem ríkisstjórnin skipaði tillögum um aukna þátttöku íslands í friðargæslu á vegum alþjóðastofnana sem ísland er aðili að skýrslan varð grunnurinn að því að íslenska friðargæslan var sett á fót innan utanríkisráðuneytisins og hafist var handa um að auka þátttöku íslands í alþjóðlegum friðargæsluverkefnum þessi þróun samræmist þeirri stefnu íslenskra stjórnvalda að íslendingar taki í meira mæli á sig ábyrgð gagnvart umheiminum og alþjóðasamfélaginu síðastliðið ár störfuðu að jafnaði tuttugu og sex íslendingar erlendis á hverjum tíma að friðargæsluverkefnum verkefnin voru í afganistan írak sri lanka og á balkanskaga meginþorri friðargæsluliða starfar að endurreisnar og uppbyggingarstarfi á átakasvæðum innan vébanda alþjóðastofnana sem ísland er aðili að eins og sameinuðu þjóðanna atlantshafsbandalagsins öryggis og samvinnustofnunar evrópu og evrópusambandsins auk norræna eftirlitsverkefnisins á sri lanka síðastliðinn áratug hafa á annað hundrað íslendinga starfað að friðargæslu erlendis við fjölbreytt störf þetta eru sérfræðingar úr ólíkum hópum og starfsstéttum svo sem lögreglumenn hjúkrunarfræðingar verkfræðingar fjölmiðlafólk flugumferðarstjórar og slökkviliðsmenn svo örfáar stéttir séu nefndar hæstvirtur forseti markmiðið með lagafrumvarpi þessu er að renna styrkari stoðum undir þátttöku íslands í friðargæslu á alþjóðavettvangi og kveða skýrt á í lögum um ýmis atriði sem til þeirrar starfsemi heyra meðal annars réttarstöðu friðargæsluliða ábyrgð þeirra réttindi og skyldur rétt er að vekja athygli á því að frá umboðsmanni alþingis hafa borist ábendingar um að rétt sé að setja sérstök lög um þessa starfsemi og frumvarp um sama efni var lagt fram á síðasta þingi en hlaut ekki afgreiðslu við gerð þessa frumvarps var meðal annars höfð til hliðsjónar löggjöf um friðargæslu í öðrum norrænum ríkjum en þar sem löggjöf um friðargæslu annars staðar á norðurlöndum tekur almennt mið af því að þar er starfræktur her eiga sérsjónarmið við um margt varðandi íslenska friðargæslu í haust kynnti ég í háttvirtri utanríkismálanefnd breytingar á stefnumörkun og verkefnavali í íslensku friðargæslunni meðal annars með það að leiðarljósi að nýta betur sérþekkingu og hæfni íslenskra friðargæsluliða í verkefnum sem snúa að borgaralegum störfum og auka möguleika á áhrifum og þátttöku kvenna á þessum mikilvæga starfsvettvangi það er í samræmi við stefnu okkar og áherslur innan sameinuðu þjóðanna og í tengslum við þessar áherslur má einnig nefna að innan utanríkisráðuneytisins er nú unnið að aðgerðaáætlun um framkvæmd ályktunar öryggisráðsins númer þrettán hundruð tuttugu og fimm frá árinu tvö þúsund sem varðar konur stríð og frið ég hef lagt á það áherslu í tengslum við þessa stefnumörkun að einnig verði aukið verulega upplýsingastreymi og samráð við utanríkismálanefnd um ný verkefni sem friðargæslan tekur sér fyrir hendur og meiri háttar breytingar sem gerðar eru á þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni ég tel að vel hafi tekist til í haust að hafa slíkt samráð og í frumvarpinu nú er sérstaklega vísað til slíks samráðs